Madame la Présidente, je suis en accord total avec l'appréciation très critique qui a été faite par le commissaire Oettinger de la proposition du Conseil et je suis en accord total avec le réquisitoire qui a été fait par l'ensemble des groupes politiques de votre proposition. Vous devez voir qu'il y a une unanimité de ce Parlement contre la proposition du Conseil, qui est une proposition qui fait le deuil des ambitions européennes. Vous avez dit que vous ne voulez pas parler de chiffres.

Alors je vous dis qu'avec ce budget, c'est vous qui sacrifiez l'Europe et, avec ce budget, ce sera moins d'Europe en 2020 et c'est bien triste.